Ces normes constituent des instruments déterminants pour tous les acteurs économiques et sociaux. Elles doivent être efficaces et ajustées au marché, afin de favoriser la croissance et l'innovation. Elles améliorent aussi, si elles sont établies dans l'intérêt commun, la compétitivité, la qualité et la performance, et favorisent la protection des consommateurs, le développement des entreprises, les conditions des travailleurs et le souci de l'environnement. Elles sont aussi et c'est primordial de le rappeler une démarche volontaire des États, qui est une démarche positive. Cette démarche est finalement assez contradictoire avec l'aspect très centralisateur du projet de marché unique, malheureusement défendu avec beaucoup trop d'ardeur dans ce texte. C'est surtout la coopération entre les nations, que j'appelle de mes vœux, qui peut favoriser ce type de démarche volontaire. En cela, je pourrais soutenir certaines orientations de ce rapport, mais les entreprises et les acteurs sociaux ont également besoin de stabilité, et ces normes, aussi utiles soient elles, ne doivent pas devenir des obstacles au développement, soit par une instabilité chronique, soit en devenant un véritable parcours du combattant ou un frein économique pour des entreprises déjà exsangues à cause d'une forte dérégulation économique organisée, enfin, soit en devenant le résultat de fortes pressions de la part de groupes d'intérêts particuliers. Nous touchons là le nœud du problème confier à la Commission, à des organismes, à des agences ou même à des pôles de normalisation unique l'établissement de ces normes est une erreur stratégique. Cette centralisation à outrance est contraire à l'intérêt commun. Elle ne devient alors une solution bénéfique pour personne ou, alors, pour beaucoup trop peu de monde.